Señora Presidenta, señora Ashton, sabe usted perfectamente que mi grupo parlamentario es contrario a la existencia de la OTAN. Es totalmente contrario, entre otras cosas, porque no somos partidarios de que ningún Estado del mundo —o grupo de Estados, como es la alianza militar de la OTAN— pueda hacer uso de la fuerza sin el mandato expreso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde 1999, en su Cumbre de Washington, la OTAN aprobó en ese concepto estratégico la posibilidad de utilizar la fuerza sin el mandato del Consejo de Seguridad. Es un retroceso y es un ataque frontal al Derecho internacional que tanto costó construir después de las dos guerras mundiales. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esa filosofía, no la compartimos ni con la OTAN, ni con ningún Estado que pretenda arrogarse el uso de la fuerza sin ese mandato expreso. Y, además, entra de lleno en lo que eran respuestas civiles a problemas que generan inseguridad el crimen organizado, el terrorismo...

había sido una materia de respuesta militar, siempre civil, del espacio policial internacional, del espacio judicial y, por lo tanto, no consideramos que necesite una respuesta militar, como tampoco el riesgo asociado a los recursos naturales o los movimientos migratorios masivos descontrolados. No son materia de respuesta militar.